Astfel, reorganizarea Comisiei și crearea serviciului diplomatic european stau la baza descentralizării unei părți a politicii de dezvoltare. Gestionarea asistenței externe de către delegații va fi mai bine adaptată necesităților reale, datorită contactului direct cu populația locală. Totodată, personalul din delegații trebuie să aibă o pregătire adecvată pentru gestionarea fondurilor, deoarece este vorba despre un nou tip de activitate pe care delegațiile trebuie să îl realizeze.